virðulegi forseti árið tvö þúsund og eitt var samþykkt hér á alþingi góð og gild heilbrigðisstefna sem síðan voru ákveðnir hlutar dregnir út úr núna síðastliðið vor í þingsályktunartillögu sem var samþykkt hér um aðgerðir til að bæta heilbrigði íslendinga með hollara mataræði og aukinni hreyfingu ég fagna þessu að sjálfsögðu og þessum áherslum og þetta er gríðarlega gott mál og mjög mikilvægt átak sem hér á að ráðast í með stofnun faghóps á vegum forsætisráðherra sem var settur á laggirnar í síðustu viku ég vil virðulegi forseti taka aðeins út í fyrirspurn minni til hæstvirts ráðherra þetta holla mataræði sem leggja á áherslu á samkvæmt þessari þingsályktunartillögu sem við samþykktum hér á alþingi síðastliðið vor og aðgerðir til þess að bæta heilbrigði íslendinga með hollara mataræði hér á íslandi

matarpokinn með ódýru vörunni út úr verslun er því miður mun ódýrari en ef þú kemur út með ferska vöru og holla í pokanum heldur en tilbúna pakkavöru góð holl vara er mjög dýr og það er miklu auðveldara að nálgast hana og úr því þarf að bæta við eigum nokkur tæki sem hægt er að nota sem ég tel að við eigum að hafa hátt á lofti í þessari umræðu og það er í fyrsta lagi að þá erum við hérna með mjög háar niðurgreiðslur á innlenda framleiðslu svo sem búvöru sauðfjár og grænmetisframleiðslu ég er nú ekki hlynnt forsjárhyggju en engu að síður tel ég að við eigum að geta notað þessar háu niðurgreiðslur upp á milli átta og níu milljarða á ári til þess með einhverjum hætti að ýta undir frekari framleiðslu hér á hollari vöru umfram þá fituríkari saltmeiri ég sykurmeiri virðulegi forseti við erum líka með hér á landi nokkuð mikil innflutningshöft og innflutningsgjöld á vörum og ég tel að við eigum líka að átak notað þau til þess að hafa áhrif á verð á innfluttri hollri voru við eigum að geta flokkað vöruna þannig að hér séu hreinlega ef við tökum þá pólitísku ákvörðun að hér sé matvara flokkuð í hollari og síðan aðra vöru hátt verð á hollum vörum hefur nefnilega mikil áhrif á aðgengi fólks að vörunni og til þess að ná þessum markmiðum heilbrigðisáætlunarinnar ályktunarinnar frá því í